Seveda, minister, saj veste, da jaz, ni ni to nič ... Jaz vas izredno cenim, ker vem tudi da se zelo, angažirate in ste se zelo angažiral te dni in ste bil "skozi" tam dol. Vem, ker sem, tudi župani so me klicali, ne, malo pomagam glede tega, predvsem pa v luči tega, ker sem bil jaz eden od tistih, ki smo ta projekt hoteli ponovno zagnati, ta oskrba pitne vode s Krasa. Veste, se priključiti, ne vem, vodovod s Hrvaške, je v redu, tudi, ampak, ne bo tu zadnja možnost, katera. Mi moramo iskati vodne vire v naši državi in poskrbeti v naši državi možnost. Brestoviški vodovod ima kapacitete neskončno in to veste, mislim, neskončno, v smislu da, izredno velike, ne, tako da, tu je treba pogledati. Jaz mislim, da tu en, en drugi problem, ki je tukaj nastal, je ta in tukaj boste mogli na vladnem nivoju iskati rešitve - vsi vodovodi so na plečih občin in to ni prav. Mi tukaj moramo razumeti, da je voda, še v ustavo smo jo dali kot osnova za preživetje in tako, se pravi, da vodni vir kot tak, vodni viri morajo biti in vodovodi morajo biti oskrbljeni in preskrbljeni s strani države. Ne, zdaj, na kakšen način, kako ker nimajo občine dobesedno, nimajo sredstev, da lahko obnavljajo te vodovode. Seveda so bila evropska sredstva, ampak jutri jih ne bo več, verjetno ne in predvsem za zahodno, kohezijsko regijo, vemo sami, kaj nas čaka tukaj, ne. Zdaj, problem, ki je bil, največji problem, ki je bil z oskrbo pitne vode, veste sami, minister, so bile prav dobesedno služnosti in razlastitve, ne. Zdaj, tukaj je problem, tudi če je to, projekt državnega pomena, ne, ali če je nacionalni projekt, lahko verjetno tukaj se zaradi javnih javnega dolga ali pa v javnem interesu, drugače razlasti, zemljo kot tako, ne. Ta hrbtenica tudi možnost, Glejte, tako da jaz vas res vprašam, no, kaj mislite tudi vi o tem, ker to je nacionalni projekt lahko, ne? Če bi lahko ga postavili, no, tu?